Señor presidente. 60 años de Unión Europea nada que celebrar. Mientras las pequeñas y medianas explotaciones agrarias sigan desapareciendo mientras la pesca artesanal y de bajura siga siendo atacada mientras miles de personas continúen perdiendo sus trabajos mientras miles y miles de jóvenes no encuentren empleo y los que lo encuentran tengan menos derechos que nuestra generación mientras siga habiendo trabajadoras y trabajadores pobres mientras sigan retrocediendo nuestros derechos conquistados a lo largo de muchos años de lucha

mientras la deuda pública siga siendo un negocio o el euro un chantaje a los pueblos mientras las políticas de austeridad sigan atacando nuestras pensiones públicas, nuestra enseñanza y nuestra sanidad no hay nada que celebrar. Cambien las políticas europeas si realmente quieren que la ciudadanía confíe en Europa.